Herr Präsident, sehr geehrte Frau Ministerin! Die Eurozone hat mit Japan zusammen das niedrigste Wachstum und die höchsten Steuern der entwickelten Welt. Eine EU CO2 Steuer verlangt Einstimmigkeit. Da stellen Sie, Frau Ministerin, das Einstimmigkeitsprinzip in Steuersachen auf EU Ebene nunmehr in Frage.

Ein Journalist schrieb dazu McKinsey benutzt das Verteidigungsministerium wie einen Geldautomaten, und es gilt die Maxime ,Die Armee versagt, der Berater kassiert, und der Steuerzahler zahlt.

Wollen wir wirklich alsbald eine EU weite Beratersteuer dafür, wie man die deutsche Klima und Asylpolitik am besten überall in der EU umsetzt?